2014 ben alkalom nyílik minden európai uniós polgár számára, hogy eldöntse, azokat választja az európai parlamenti választásokon, akik le akarják rombolni az európai építményt, vagy azokat, akik az új Európában hisznek. Mint az RMDSZ politikusa, a romániai magyar közösség képviselője, az európai értékekben hiszek. Határozottan elutasítok minden olyan próbálkozást, amely Európában a származási ország alapján osztályozná a polgárokat mint ahogy ezt egyes politikusok teszik az európai munkaerőpiac teljes magnyitásának kapcsán. Ugyanígy határozottan ellenzem Romániában a kormánykoalíció által ma bejelentett döntést, mely szerint az európai parlamenti választásokkal egy időben népszavazást szerveznének az alkotmány módosításáért. Ez a döntés tisztán mutatja, mennyire nem érzékeli a balliberális kormánykoalíció Romániában a XXI.